Hvala, podpredsednik. Spoštovana, poslanka, v zvezi, s številom uporabnikov proračuna oziroma javnih naročnikov, ki ustrezajo kriterijem za neposredno zaposlovanje oseb, ki delo opravljajo pri zunanjem izvajalcu, v povezavi z novimi določbami Zakona o izvrševanju proračunov za leti dva tisoč osemnajst in dva devetnajst, ki je začel veljati v štiriindvajsetega dvanajstega dva tisoč osemnajst. Pojasnjujem, da je šestdeseti člen, ki določa, da se ne glede na omejitve, ki jih določa zakon glede novih zaposlitev, kadrovski načrt uporabnika proračuna lahko poveča. V primeru, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, ki je, to dejavnost prevzel, in to je pomembna, zelo pomembna, novost. Ta omejitev, v kadrovskih načrtih, v preteklosti, je pomenila, da so se proračunski uporabniki raje odločali za najem zunanjih, izvajalcev, kot da bi neposredno zaposlovali, ljudi. Ker gre predvsem za vprašanje, kot ste navedli, bolj čistilnih servisov, varnostnih služb, in podobno. Zakon torej določa, da morebitne zaposlitve teh oseb ne bodo pomenile prekoračitve dovoljenega števila zaposlitev in s tem daje možnost, da proračunski uporabnik take zaposlitve izvede. Skladno z zakonom je take zaposlitve možno izvesti pri tistih proračunskih uporabnikih, kjer je pogodba o prenosu dejavnosti še veljavna. Podatkov o tem, koliko je takšnih uporabnikov proračuna oziroma koliko delavcev zajema, ta določba, seveda, teh podatkov v tem trenutku nimam. To je, enormno število podatkov, če, upoštevate, da gre za, javna naročila po vsej Sloveniji v, v celotnem, javnem sektorju. Ministrstvo kot takšno nima podlage, da bi zbiralo in vodilo take podatke, ocenjujem pa, da bo ministrstvo seznanjeno s tem, vsaj ob preverjanju števila zaposlenih v okviru kadrovskih načrtov posameznih - tukaj pa govorim o proračunskih uporabnikih, pri čemer ni mogoče zanemariti dejstva, da so nove zakonske določbe v veljavi šele od štiriindvajsetega decembra dva tisoč osemnajst, torej so v uporabi šele mesec dni. Bi pa v nadaljevanju, če dovolite, kar zadeva novelo Zakona o javnem naročanju, ki pa prinaša socialno odgovorno naročanje in se je začela uporabljati s prvim novembrom prejšnjega leta, spremenila pa je štiri člene osnovnega zakona in dodala novega. Da bi naročnikom olajšali delo, smo v ta namen, nadgradili informacijski sistem, ki preverjanje omogoča v zelo, kratkem času. Ta namreč omogoča pridobitev odgovora nemudoma v manj kot minuti, ne da bi administrativno obremenil, dajalce teh podatkov. Aplikacija se imenuje, E-dosje. Prek te aplikacije naročnik, preverja plačane davke, prispevke, podane REK-obrazce, izrečene globe za prekrške v zvezi z delovnimi razmerji in zaposlovanjem na črno. Vendar je treba poudariti, da je ta aplikacija le orodje, ki nadomešča klasično in dolgotrajnejše preverjanje teh razlogov z obrazci po pošti ali elektronsko. Tako je opredeljeno tudi s pravilnikom, ki ureja delovanje te aplikacije, in jasno je navedeno, da je E-dosje orodje za elektronsko pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc in vpogled vanje. Aplikacija ne predstavlja zbirke podatkov, posredovane povratne informacije so na voljo le naročnikom, ki so po pregledu v skladu z in se po pregledu v skladu s pravilnikom brišejo. Ministrstvo ima dostop le do podatkov o tem, koliko je bilo skupaj izvedenih preverjanj. Da pa, ta zakonska določba v praksi, daje znaten učinek, pa lahko povem, da je bilo preko aplikacije E-dosje od prvega novembra dva tisoč osemnajst izvedenih tristo sedeminšestdeset preverjanj na podlagi sedeminšestdesetega a člena - vpogleda v rezultatih, preverjanj. Kot navedeno pa, ministrstvo niti nima podlage, da bi lahko v, zbiralo podatke o vsebini, teh preverjanj. Je pa od približno šeststo pogodb, jih, jih je bilo tristo sedeminšestdeset preverjenih, torej, več kot polovica, kar pomeni, da je zakon, daje, da ta no, novela zakona daje svoje učinke.